Je nástrojom na zlepšenie každodenného života a prosperitu európskych podnikov, ale aj občanov členských štátov Únie. Obrovský potenciál, ktorý ponúka, treba využiť ako páku na vytvorenie udržateľného rastu a pracovných miest, na rozšírenie možností výberu pre spotrebiteľov a na poskytovanie nových príležitostí podnikom. Toto všetko platí niekoľkonásobne práve teraz v období krízy. V procese vzájomného hodnotenia sa napríklad ukázalo, že členský štát, v ktorom sa služba poskytuje, často ukladá cezhraničným poskytovateľom služieb poistné povinnosti. Deje sa tak bez ohľadu na skutočnosť, že daný poskytovateľ môže byť už primerane poistený v mieste zriadenia činnosti. To spôsobuje značné problémy pri cezhraničnom poskytovaní služieb v sektoroch, ako napríklad služby pre podniky alebo stavebníctvo. Chcela by som teda požiadať Komisiu, aby zvážila, či sa takéto zábrany, ktoré ešte stále v súčasnosti existujú, nedajú pre budúcnosť, aj pre lepšiu prosperitu európskych podnikov, ale aj lepšiu efektivitu v poskytovaní služieb pre obyvateľov členských štátov, odstrániť.